Željela bih vam samo reći da Hrvatska, nažalost, ima stvarna bolna sjećanja. Nakon agresije Srbije na Republiku Hrvatsku imali smo tisuće migranata, stoga, nemojte dvojiti o hrvatskim namjerama i nemojte govoriti o nečemu što ne razumijete i što ne znate. Ja živim u Hrvatskoj a Hrvatska čini sve da postupanje na hrvatskim granicama se odvija u potpunoj usklađenosti s hrvatskim i europskim zakonima te međunarodnim standardima i pravilima. Hrvatska nema žicu i nema barikade, za razliku od ostalih zemalja.